Monsieur le Président, cette résolution dresse le portrait difficile du Burkina Faso d'aujourd'hui. Permettez moi cependant un rappel le dialogue est et reste un pilier au Burkina. Entre les populations, les ethnies, les religions, la cohésion nationale existe encore. En réalité, nous sommes ici face à une crise politique et de territoire. Ces crises se cumulent aux conséquences du réchauffement climatique.

Nos pays et l'Europe ont là une responsabilité majeure et notre action est incomprise par la population.

Une addition de faiblesses ne fera jamais une force, et il est urgent pour la France, l'Europe et le reste de la communauté internationale de repenser la stratégie sahélienne. Il serait temps de faire un bilan sincère et franc et de tirer les leçons de notre longue histoire d'échecs. C'est avec les populations qu'il faut reconstruire la stabilité.